We wszystkich państwach członkowskich nastąpiła w tym względzie pełna i dobrze funkcjonująca harmonizacja.

To rosnące zaufanie do urzędu powoduje, że wydaje się słuszne rozszerzenie jego spektrum działania, oczywiście w zgodzie z unijnym prawem, szczególnie z Kartą praw podstawowych gwarantującą respektowanie wszystkich wolności obywatelskich i należytą ochronę danych osobowych. Ostatnio głośne manifestacje przeciw umowie ACTA pokazały, że supertajne negocjacje nie są akceptowane przez obywateli. Mam nadzieję, że nowe obserwatorium w Alicante będzie działało w sposób transparentny i dla dobra zwykłych obywateli, a nie pod presją lobbystów z wielkich korporacji. Na koniec chciałabym serdecznie pogratulować sprawozdawcy bardzo dobrze wykonanego zadania.